Je suis très surpris de votre intervention parce que j'ai l'impression qu'ici on n'a pas bien compris ce qu'était ce marché carbone.

Ce n'est pas un marché qui existe dans le monde réel et qu'il faut réguler, c'est un marché qui a été créé pour servir les intérêts d'une politique climatique. Je voudrais donc bien comprendre si vous avez compris, dès le départ, ce qu'était cette politique climatique, ce qu'était ce marché carbone et le fait que, quand il ne marche pas, c'est que la réglementation qui l'encadre n'est pas suffisante.